Ja, jaz tudi predlagam, da pač o tem vprašanju prediskutiramo na eni izmed naslednjih sej. Jaz se V bistvu problematično je to, ne da takrat, ko je katerakoli skrajna oblast, bodisi leva ali pa desna na oblasti, prihaja do iracionalnih rešitev zaradi krepitve lastne oblasti in politične stranke določene države in tako je tudi ocenjujem temu tako zdajle v Italiji. Lahko igra ograja izključno za notranjepolitične razloge, trpijo pa zlasti ljudje, ki bi živeli okrog te meje in tako naprej. Pojdite, predlagajte notranjemu ministru in vladi, da naredite v avgustu mesecu prvih štirinajst dni nadzor vsako soboto za vse Italijane, ki prihajajo v Slovenijo, pa boste videli, da bo ideja o ograji zelo hitro minila, ne, kajti bojo imeli gnečo do Benetk. Pa gor v Avstriji bi bilo enako. Se pravi, prihaja do iracionalnih idej. Zaradi tega moramo biti tukaj še posebej zelo previdni, mora biti naša politika do Italije zelo odločna. Vprašal sem tudi na koncu glede, ukrepov oziroma ukrepov, ki jih ima Republika Hrvaška, ali namerno spuščajo, opuščajo dolžna ravnanja, pri nadzoru migrantskih poti ali pa zelo namerno spuščajo migrante skozi določene koridorje v Republiko Slovenijo. Mislim, da bi se mogli tudi o tem pogovarjati, kajti če to drži, prav tako mora Vlada Republike Slovenije ostro in močno na to reagirati. Nimate več priložnosti zdaj, da mi na to odgovorite, ampak zlasti tudi ravnanja Republike Hrvaške, če to drži, kar pravimo, kar nekateri mediji pišejo, se bi morali o tem pogovoriti.